Turecko nie je pripravené stať sa členom EÚ, a preto musí počuť jasné nie.

Ale Turecko je aj významnou a rôznorodou krajinou. Náš odmietavý postoj k súčasnému režimu a odmietnutie prístupových rokovaní musí byť vyvážené jasným odkazom v prospech demokratických síl.